Anja Bah Žibert, izvolite. Hvala lepa, ne, bom kratka, državni sekretar, to so invalidske pokojnine, zneski, o katerih sem govorila, dejansko sem povedala za tiste, ki so v kategoriji nezmožni več za delo, se pravi, to to, ne govorim na pamet, in ko pravite, reševanje z varstvenim dodatkom, še, še enkrat, glejte, mi imamo socialno podporo v tej državi višjo, kot jo dobi nekdo, ki je delal, zbolel in je invalidsko upokojen, in jaz mislim, da ni rešitev s tem, da rečete, zdaj pa lahko z neko obliko varstvenega dodatka to potem nekako izničili, to ni prava rešitev, to ni poštena rešitev. In zato dvig teh najnižjih vsaj na nivo teh, ki dobivajo tako imenovano socialno pomoč, zdaj, druge stvari vemo natančno, kako prihaja do izračunov in na kakšen način sistem funkcionira, ampak glejte, tudi najnižjo pokojnino smo določili, smo jo določili, pa je nekdo z njo pridobil, ne vem, štirideset evrov, saj ni pomembno, tisti, ki je pa imel petsto pet evrov pred tem, ni pa nič dobil, kar je šlo do petsto, dvig do petsto evrov, to, kar ste povedali, ste po pravici povedali, spremembe na pokojninskem področju se, ja, spreminjajo, ampak za naprej nove pravice boste odprli, tisti, ki bi šel danes v pokojnino, in če boste čez pol leta to sprejel, bo imel različno pokojnino kot tisto, ko bo šel čez pol leta za isto delovno dobo. Nove krivice boste odprli, tule pa govorite, da boste zato, ker boste izravnavali dvakrat na leto, reševali, s tem ne bomo rešili teh invalidskih upokojencev, ki imajo nižjo, nižji pač prejemke, kot je socialna podpora, kaj se pa tiče, tega, kar sem pridobila s strani, koalicije, če je to koalicija, kot rečeno, je na glavi ene politične stranke, vse lepo in prav, bi bila zelo vesela, če ne bi v prvi vrsti pisalo, zakaj zavrniti zakon, to ni zame noben dodatek k razpravi pa tudi h kakovosti razprave ne, ker je že v prvem stavku napisano, zakaj zavrniti zakon, tako da je tole tulele noter, kar bo kdo govoril, blef, ker že v naprej govorite, da je treba zakon zavrniti. Tukaj imam, tako da če vi niste dobil, vam lahko pokažem, dvakrat ste se sicer sestali, ampak imate pa samo argumente, zakaj zakon zakon zavrniti, imeli ste pa težavo, ker ste se mogli dvakrat dobiti, tako da jaz bi bila tudi vesela pogovora, in tudi rekla sem, da karkoli če je narobe, tisto, kar ste povedal, nesorazmerje, se strinjam, z veseljem ga popravimo, samo potem boste rekli: "Od kod denar?" Ker že zdaj pravite, da je triintrideset milijonov veliko. Mi želimo vsaj to najnižjo kategorijo zdaj popraviti, potem se pa ne, seveda ko boste lahko popravili še ostalo, ampak veste, čudim, kje boste dobili denar za vse tiste ukrepe, ki jih nameravate, kar danes je problem za te upokojence, nismo imeli po ceni deset tisoč, verjetno jih je nekaj več, niti za te se ne da popraviti, jaz se res sprašujem, kje boste dobili denar, čeprav imate tako bogat proračun. Hvala, gospa ...